Pane předsedající, vážená paní komisařko, nelegální obchodování s kulturními statky je závažný problém v rámci EU, a to v globálním měřítku. Je důležité zintenzivnit boj proti tomuto nebezpečnému jevu mimo jiné i legislativními prostředky. Proto je dobře, že návrh mandátu Evropského parlamentu pro vyjednávání v trialogu s Radou představuje rozšíření stávající právní ochrany kulturního dědictví v členských státech EU i na kulturní dědictví třetích zemí, neboť pravidla dovozu ze třetích zemí nejsou na úrovni EU harmonizována. Naproti tomu společná pravidla pro vývoz kulturních statků již existují ve formě nařízení EU. Pokud jde o dovoz kulturních statků, na úrovni EU jsou v platnosti pouze dvě konkrétní omezující opatření, a to ve vztahu k Sýrii či Iráku. Zdá se tedy, že skutečně všeobecná úprava chybí a dost silně. Od předloženého návrhu si slibuji přetržení vazby mezi nelegálním obchodem s kulturními statky a organizovaným zločinem a financováním terorismu a současně právní jistotu legálnímu trhu s uměleckými díly. Potřeba koordinovaného a účinného postupu na úrovni EU je vyvolána i tím, že příslušné orgány třetích zemí nemají dostatek kapacit k boji proti nedovolenému a nezákonnému obchodu s kulturními statky a bývají také vystaveny často korupci nebo jiným formám nesprávného úředního postupu. Je třeba si uvědomit, že jsou li kulturní statky vytrženy z daného prostředí, přichází místní obyvatelé o své zvyky a památky nebo památná a bohoslužebná místa.